Elnök úr! A klímaváltozás elleni globális küzdelem és a párizsi megállapodás valamennyi részes fél általi végrehajtása korunk egyik legnagyobb kihívása, ugyanis a klímaváltozás hatása ma már nemcsak gazdasági és jóléti probléma, hanem sok esetben egzisztenciális kérdés is. Üdvözlendő, hogy az ENSZ főtitkár kezdeményezésére a világ vezetői újra a legmagasabb szinten foglalkoznak evvel a kérdéssel. Az Európai Unió méltán lehet büszke eddigi eredményeire és elkötelezettségére a klímaváltozás elleni küzdelemben.

Ezt bizonyítja eddigi teljesítményünk is, miszerint a GDP növekedése elvált a szinten maradó szén dioxid kibocsátásunktól. A klímaváltozás elleni küzdelem azonban nem csak az EU n múlik, amely a világ üvegházhatásúgáz kibocsátásának alig 10 százalékát adja. Ez a kihívás csak úgy kezelhető, ha valamennyi állam az EU hoz hasonló ambíciót vállal. Ennek fényében külön üdvözlendő, hogy az új Európai Bizottság kijelölt felelős alelnöke megbízólevelében kiemelt helyre került a klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi tárgyalások vezetése. Az EP részéről ennek a feladatnak az elvégzését szorosan nyomon kell követni, hiszen a tét a bolygónk jövője.